sem dreift hefur verið á þingskjali fimm hundruð sextíu og tvö uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og uppgjör og ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok byggist í meginatriðum á sömu vinnureglum og áður í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er birt yfirlit yfir talnagrundvöll frumvarpsins yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og fimm fyrir ríkissjóð í heild og einstök viðfangsefni það er fluttar stöður fjárheimilda frá fyrra ári fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar heimildir innan ársins og loks breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna samkvæmt þessu frumvarpi til lokafjárlaga því næst fyrrgreind útgjöld samkvæmt ríkisreikningi og að síðustu staða fjárheimilda í árslok það er mismunur fjárheimilda og reikningsfærðra útgjalda heildarfjárheimildir ársins tvö þúsund og fimm námu þrjú hundruð tuttugu og sjö komma sjö milljörðum króna en útgjöld samkvæmt reikningi voru þrjú hundruð og átta komma fjórir milljarðar og fjárheimildastaða í árslok er því jákvæð um nítján komma þrjá milljarða króna í frumvarpinu er að vanda lagt til að stöðu fjárheimilda í árslok verði annaðhvort felldar niður samanber aðra grein frumvarpsins eða fluttar til næsta árs samanber fylgiskjal fyrstu í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana og verkefna vegna frávika á ríkistekjum frá áætlun fjár og fjáraukalaga samanber nánari skiptingu í sundurliðun fyrsta nánar tiltekið er leitað eftir heimild alþingis á breytinga á fjárheimildum með ráðstöfun markaðra skatttekna og annarra ríkisrekinna stofnana ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt ríkisreikningi eða hver metin fjárþörf reyndist vera við skil ríkissjóðs á mörkuðum tekjum til stofnana almennt gildir að útgjaldaheimildir stofnana hækka hafi lögboðnar ríkistekjur til fjármálaútgjaldanna verið vanáætlaðar í fjárlögum en lækka hafi tekjurnar verið ofáætlaðar ekki eru þó lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana af þessum sökum í þeim tilvikum þegar ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar stofnunar og fjármögnunar á þann veg að sveiflur í tekjum hafi beinlínis áhrif á kostnað alls er lagt til að fjárheimildir stofnana lækki um tæplega níu hundruð þrjátíu og fimm milljónir króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með ríkistekjum í annarri grein frumvarpsins er sótt um heimildir til að fella niður stöðu fjárheimilda í árslok er þar bæði um að ræða ónýttar fjárnýtingar sem og gjöld umfram heimildir nánari skipting á niðurfelldum stöðum fjárheimilda er sýnd í sundurliðun annars í heildina tekið er lagt til að niður falli alls einn komma átta fjórar átta milljarðar króna

á greiðslugrunni nemur niðurfelling þrjú hundruð fjörutíu komma sjö milljónir króna þessi munur milli reikningsgrunns og greiðslugrunns stafar að stærstum hluta af því að niður falla stöður á fjárlagaliðum sem ekki hafa áhrif á útgreiðslur svo sem á liðum lífeyrisskuldbindinga og afskrifaðra skattkrafna í samræmi við ákvæði þrítugustu og sjöunda og fertugasta og fimmtu grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö er í fylgiskjali eins með frumvarpinu birt yfirlit yfir stöðu fjárheimilda í árs tvö þúsund og fimm sem færast yfir til ársins tvö þúsund og sex gert er ráð fyrir að í heildina tekið flytjist um sautján komma fjórir milljarðar króna jákvæð fjárheimildastaða yfir til ársins tvö þúsund og sex ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok byggja á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld eru bundin til dæmis af lagaákvæðum eða samningum eða frekar á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila í sumum tilvikum kann að vera álitamál hvort eðlilegra sé að fella niður stöðu einstakra fjárlagaliða eða flytja til næsta árs og við gerð sérhvers lokafjárlagafrumvarps eru þessi tilvik metin sjálfstætt ræðst niðurstaðan meðal annars af því hvort talið sé að viðhafa megi stýringu á útgjöldum liðarins þrátt fyrir að tilefni útgjaldanna séu þess eðlis að þau teljist lögbundin tilgangur með á heimildastöðu yfir áramót er einkum sá að hvetja ráðuneyti og stofnanir til aðhalds og styrkari fjármálastjórnar til lengri tíma litið

gera verður ráð fyrir að þessi mál séu stöðugt til skoðunar með því að flytja afgangsheimildir stofnana yfir áramót hefur horfið sú tilhneiging sem gætti í eldra kerfi að forstöðumenn leituðust á að eyða öllum fjárheimildum fyrir árslok áætlunargerð hefur batnað og stjórnendur litið til lengri tíma en eins árs með stefnumörkun sína þessi breyting hefur þó ekki verið gallalaus því svo virðist sem sumar stofnanir hafi velt halla af rekstri sínum yfir áramót ár eftir ár og treyst á það að á endanum verði vandinn það mikill að óhjákvæmilegt verði að taka á honum í fjáraukalögum ekkert þarf að vera óeðlilegt við það að halli verði á einu ári í rekstri stofnunar enda sé tekið á honum á næsta fjárhagstímabili en þegar halli safnast upp ár eftir ár ber viðkomandi ráðuneyti og forstöðumanni að taka fast á vandanum í árslok höfðu áttatíu og tvö fjárlagaliðir uppsafnaðan halla yfir fjögur prósent af fjárheimildum og þar af voru sextíu og fimm þeirra með uppsafnaðan halla yfir tíu prósent af fjárheimildum ljóst er að taka verður þennan vanda föstum tökum og mikilvægt er að forstöðumenn og ráðuneyti grípi til aðgerða strax og ljóst er að rekstur stefnir umfram fjárheimildir ef til vill þarf að kveða skýrar a um skyldur forstöðumanna fari rekstur tvö ár í röð umfram heimildir við undirbúning fjárlaga þurfa ráðuneytin einnig að búa svo um hnútana að tekið sé á vanda þeirra stofnana sem fara ár eftir ár fram úr fjárveitingum annaðhvort með endurskipulagningu á rekstri eða breytingu með forgangsröðun fjárveitinga ég hef herra forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með frumvarpinu eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og fimm og vísast í því sambandi til greinargerðar í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum þá hefur ríkisendurskoðun einnig lagt fyrir alþingi skýrslu um endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og fimm og um